Voglio ricordare ai colleghi che durante la riunione del Consiglio io ho insistito sulla dignità del Parlamento, sul ruolo che il nostro Parlamento ha, non si può usare come un taxi, quindi anche in tutta la trattativa sulla Brexit bisognerà tenere conto del ruolo della nostra Istituzione. Questa per noi è una priorità, credo di poter parlare a nome di tutti i colleghi, siamo la prima Istituzione del Trattato e pretendiamo di essere rispettati da tutti e 28 gli Stati membri.